Koleżanki i Koledzy! Zdecydowanie opowiadam się za tym, by program Erasmus uelastycznić i w każdym sensie rozszerzyć, także w sensie budżetowym.

Należy wzmocnić go także w sensie finansowym.